Acordul de pescuit cu Marocul nu este nicidecum un acord de parteneriat, așa cum au remarcat toți ceilalți colegi. Nu este nici corect pentru Uniunea Europeană, nici nu ține cont de protecția rezervelor de pește

Ar fi nevoie și chiar este urgentă intensificarea dialogului cu vecinii noștri de la Marea Neagră mai ales cu Turcia pe aceleași considerente, eventual într un cadru instituțional special, după modelul Comisiei pentru pescuitul în Marea Mediterană.